Szeretném megkérdezni, hogy hogyan egyeztethető össze az elnök szerepkörével, ami az előbb történt, hogy Borghezio úr rendkívül találó felszólalására a Bilderberg csoport szerepével kapcsolatban Ön elnöki minőségében azt mondta a tőle kérdezni akaró, kék kártyával próbálkozó képviselőtársunknak, hogy gondolja, hogy érdemes arra, hogy kérdezzen? Hogy tudja ezt Ön az elnöki szerepkörével összeegyeztetni, illetve kérdezem, hogy ez benne lesz e ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében?

Annál is inkább, mert ugye a kék kártyát visszavonta utána képviselőtársunk.